Herr Präsident! Wir brauchen eine Welthandelsorganisation, die einen fairen Handel garantiert. Heute bestimmen oft die internationalen Konzerne das Geschehen, das manchmal alles andere als fair ist.

eine hochsubventionierte Produktion von Milch und Hühnerfleisch. Wenn wir das exportieren, können die einheimischen Bauern mit den Preisen nicht mithalten ihnen wird die Existenzgrundlage entzogen. Unsere Freihandelsabkommen machen es möglich, dass Landraub geschieht, bei dem die Bauern aus ihrem angestammten Gebiet vertrieben werden. Wir bekommen billige Waren, wie Kaffee, Kakao und so weiter, von diesen Ländern aus Gebieten,

Dadurch erzeugen wir Flüchtlingsströme.